matthías bjarnason fyrrverandi alþingismaður og ráðherra lést á líknardeild landspítala að morgni föstudagsins tuttugasta og áttunda febrúar síðastliðinn hann var á nítugasta og þriðja aldursári matthías bjarnason var fæddur á ísafirði fimmtánda ágúst nítján hundruð tuttugu og eitt foreldrar hans voru hjónin bjarni bjarnason sjómaður þar síðar vegaverkstjóri og auður jóhannesdóttir húsmóðir matthías lauk gagnfræðaprófi á ísafirði árið nítján hundruð þrjátíu og sjö og tveimur árum síðar verslunarprófi frá verzlunarskóla íslands að námi loknu starfaði matthías hjá fyrirtækjum bróður síns á ísafirði en hóf fljótlega sjálfstæðan atvinnurekstur um líkt leyti varð matthías framkvæmdastjóri djúpbátsins og sinnti því starfi í aldarfjórðung um nítján hundruð og sextíu varð hann jafnframt framkvæmdastjóri vélbátaábyrgðarfélags ísfirðinga samtals í hálfan annan áratug og síðar enn fremur framkvæmdastjóri útgerðarfélagsins kögurs hann og fjölskylda hans ráku í þrjá áratugi bókaverslun á ísafirði auk þess að sinna ýmsum umboðsstörfum þar matthías bjarnason hóf ungur afskipti af stjórnmálum varð formaður félags ungra sjálfstæðismanna á ísafirði rétt rúmlega tvítugur og síðar forustumaður samtaka sjálfstæðismanna á ísafirði og í vestfjarðakjördæmi hann var bæjarfulltrúi fyrir flokk sinn á ísafirði nítján hundruð fjörutíu og sex til nítján hundruð og sjötíu og forseti bæjarstjórnar nítján hundruð og fimmtíu til nítján hundruð fimmtíu og tvö matthías átti sæti í stjórnum atvinnufyrirtækja og samtaka atvinnurekenda bæði á vestfjörðum og á landsvísu og var í stjórnum opinberra stofnana og sjóða á sviði atvinnumála þar á meðal sat hann lengi í stjórn byggðastofnunar og var um tíma formaður hennar matthías átti sæti í hrafnseyrarnefnd um árabil og var um tíma formaður hennar hann var í stjórnarskrárnefnd sem skipuð var nítján hundruð sjötíu og níu formaður nefndarinnar frá nítján hundruð áttatíu og þrjú fram yfir stjórnarskrárbreytingarnar nítján hundruð níutíu og fimm matthías bjarnason lét sögu og menningu þjóðarinnar sig miklu skipta var mikill bókasafnari sjálfur og gaf út ritið ísland frjálst og fullvalda ríki árið nítján hundruð níutíu og þrjú í tilefni sjötíu og fimm ára afmælis fullveldis hann ritaði mikið í blöð og tímarit og var ritstjóri vesturlands á ísafirði á sjötta áratug síðustu aldar þá var matthías mikill náttúruunnandi átti fágætt steinasafn og fuglasafn hann undi sér vel í vestfirskri náttúru og hvergi þó betur en í trostansfirði þar sem hann og fjölskylda hans áttu sumarhús eins og ljóst má vera af því sem rakið hefur verið af lífshlaupi matthíasar bjarnasonar bjó með honum mikill kraftur og pólitískur metnaður hann háði baráttu innan síns flokks fyrir forustusæti og varð alþingismaður í kosningunum nítján hundruð sextíu og þrjú fyrst landskjörinn en síðar þingmaður vestfirðinga allt til ársins

á sumarþinginu nítján hundruð níutíu og eitt var hann kjörinn forseti neðri deildar og sat síðastur manna í því embætti eftir kosningarnar nítján hundruð sjötíu og fjögur varð matthías bjarnason sjávarútvegsráðherra og fór jafnframt með heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytið fram að nýjum kosningum nítján hundruð sjötíu og átta á þeim tíma mæddi mjög á honum útfærsla landhelginnar í tvö hundruð sjómílur og lausn deilunnar um það mál við breta og þjóðverja hann varð á ný ráðherra nítján hundruð áttatíu og þrjú og fór þá í fjögur ár með samgönguráðuneytið en jafnframt í tvö ár með heilbrigðis og tryggingamálaráðuneytið og síðar viðskiptaráðuneytið hann lét af ráðherrastörfum í júlí nítján hundruð áttatíu og sjö matthías bjarnason verður að teljast meðal helstu þingskörunga á sinni tíð hann var áhrifamikill þingmaður bæði á þinginu og í sínum flokki var ráðherra í mikilvægum málaflokkum lengi og réð miklu um úrslit mála á sínum þingferli hann var jafnan umdeildur stjórnmálamaður harðskeyttur málafylgjumaður en naut þrátt fyrir það almennrar virðingar fyrir reynslu og þekkingu á mönnum og málefnum hann stóð öflugan vörð um hagsmuni síns kjördæmis og kjósenda en reyndist líka dugmikill forustumaður þjóðarinnar á þeim sviðum þar sem hann var í æðsta valdasæti matthías bjarnason er minnisstæður öllum þeim sem honum kynntust hann var sterkur persónuleiki stór í sniðum frábær sögumaður og með óvenjuríka kímnigáfu en skapmikill var hann þegar því var að skipta undir harðri skel var viðkvæm lund og bóngóður var hann þeim sem til hans leituðu landið sagan og þjóðin áttu djúpar rætur í hjarta hans